Ezt mutatja az igazságszolgáltatási rendszer működése, az ellenzék kemény megfélemlítése, elhallgattatása vagy a halálbüntetés folyamatos alkalmazása. Bár a Tanács január végén újabb szankciók bevezetéséről döntött, ezek hatása korlátozott, és Lukasenko elnök nem mutat hajlandóságot rendszerének megreformálására. Fehéroroszországban az ellenzék tevékenysége idézhet elő komoly változásokat.

Ugyanakkor ki kell mondanunk, hogy a minszki vezetésre jelenleg sokkal nagyobb befolyással van Oroszország, mint az EU, ezért lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy Lukasenko elnök és legfontosabb szövetségese is mondja ki, az, ami Fehéroroszországban történik, elfogadhatatlan, és nem méltó a XXI.